I druga bardzo ważna rzecz, którą Pani powiedziała nie odizolować społeczeństwa białoruskiego.

Rzeczywiście muszą to być te miękkie działania, czyli budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie mediów, studentów, zniesienie wiz.

Ale zgadzam się też, że powinny być te twardsze kroki, które proponował pan Jacek Protasiewicz czy pani Ojuland.